Având în vedere efectele schimbărilor climatice, precum perioade lungi de secetă, diminuarea resurselor de apă potabilă și deșertificarea unor importante suprafețe de teritoriu european, aș dori să întreb Consiliul dacă are în vedere dezvoltarea unui sistem european pentru irigații. Consider că investițiile în agricultură trebuie să fie o prioritate în această perioadă de criză economică. De asemenea, pentru balanța comercială a Uniunii Europene, agricultura reprezintă un domeniu extrem de important și trebuie să asigurăm o alimentație sănătoasă, suficientă și accesibilă pentru cetățenii europeni.